Monsieur le Président, si vous le permettez, avant de passer au procès verbal, vous avez dit que nous étions un parlement politique et que nous devions faire entendre notre voix. C'est ce que nous faisons régulièrement.

Six mois après, la feuille de route n'est toujours pas mise en place. Pire encore, six mois après, un certain nombre d'éléments qui figuraient dans cette résolution n'apparaissent pas sur cette feuille de route, dont trois points essentiels l'appel à l'audit externe, la formation des membres et la recomposition des comités anti harcèlement, notamment le personnel administratif. C'est de notre responsabilité collective de lutter contre le harcèlement sexuel. Nous l'avons fait en votant cette résolution, mais c'est aussi de votre responsabilité et de votre devoir, Monsieur le Président, de faire respecter l'application de la résolution de l'ensemble de la résolution.